Köszönöm szépen a szót, Elnök Úr!

És ez nem csak az eddig felsoroltakra terjed ki, hanem bizony itt egy kollégámnak a korábbi felszólalásához is csatlakoznék nagyon sok gyermek Európában egyszerűen éhezik.

Ezenközben bizonyos tagországok horribilis adókat szednek az élelmiszeren.

Ezeket a dolgokat is számba kell venni, amikor azt mondjuk, hogy a gyermekek sorsáról gondoskodunk.